Najlepša hvala za vaš odgovor. Jaz se seveda strinjam, da če kaj je pomembno, je dejansko pomembno to, da se različni resorji uskladite in da dejansko nekako ciljno pomagamo, posameznim območjem, tako na področju kmetijstva kot gospodarstva in tako naprej, kulture, in teh ukrepov je seveda veliko. Zdaj, poznamo zdaj, če konkretno sem že izpostavila območje Haloz, vemo, kakšne so težave, tam imamo še težave, konkretno s širokopasovnim internetom in tukaj je, so nekako zagotovljena sredstva v okviru razvoja, podeželja, poznamo pa tudi to, kar ste omenjali dogovor za razvoj regij. Gre za nov pristop, katerega koordinator je Ministrstvo za gospodarstvo, in ga seveda pozdravljamo, nekako se pa vseeno bojimo, ker smo dejansko pri črpanju teh evropskih sredstev izjemno počasni, da številni izmed teh projektov, ki so nekako do danes podpisani, v pravem času tudi ne bodo izvedeni. Zato me seveda tukaj zanima, ali bo možna tudi še hkratna dopolnitev z novimi projekti, ker posebej na teh problemskih obmejnih območjih je projektov, ki jih imajo pripravljenih, tako, lahko rečemo na zalogo, kar precej, vsaj kolikor je meni tudi poznano in si jih resnično tudi želimo. Vemo, da na, številni razpisi so narejeni na način, da bodisi, so primerni zgolj za mesta, bodisi so primerni, ne vem, za večje kmetovalce in običajno ravno ti ta manjši, ki so na teh, območjih, ven iz posameznih razpisov odpadejo. Zdaj, mene bi vseeno zanimalo, kakšne so konkretno še spodbude, ki se jih lahko obetamo v letu dva devetnajst-dva tisoč dvajset in bodo nekako koristne za ta problemska obmejna območja, in pa konkretno me zanima, kaj bo za promocijo turizma. Zdaj velikokrat, tudi ne nazadnje, ko gledamo, ali smo prisotni na posameznih sejmih, lahko vidimo, da se bolj ali manj promovirajo ene ta iste destinacije. Tudi Haloze so resnično lepa turistična destinacija, ki pa je žal za enkrat še nisem, zasledila nikjer. Hvala.